Doamnă președintă, este necesar și cerem ca președintele Joseph Kabila să se angajeze să organizeze alegeri parlamentare înainte de 23 decembrie

Forțele guvernamentale vor să reducă la tăcere protestele civice. În 2016, numai în trei zile, 62 de protestatari au fost uciși de forțele de ordine.